hef ég lagt fram fyrirspurn til dómsmálaráðherra um fangelsi á hólmsheiði saga nýs fangelsis í reykjavík er að verða hálfrar aldar gömul allt frá því að þáverandi dómsmálaráðherra fól valdimari stefánssyni sakadómara að gera áætlun um það hvernig koma mætti fangelsismálum í nútímalegt horf hér á landi árið nítján hundruð sextíu hann lagði til að byggt yrði ríkisfangelsi í korpúlfsstaðalandi en frá því var horfið árið nítján hundruð sextíu og fimm var gerð tillaga um fangelsi við síðumúla í reykjavík sem nota ætti til að vista gæsluvarðhaldsfanga og það var í raun notað allt til ársins nítján hundruð níutíu og sex hins vegar árið nítján hundruð sjötíu og fjögur veitti reykjavíkurborg vilyrði fyrir lóð undir fangelsi við tunguháls sex og þar fóru fram framkvæmdir við grunn og botnplötu árið nítján hundruð sjötíu og átta árið nítján hundruð níutíu og eitt skipaði þáverandi dómsmálaráðherra nefnd sem lagði til í skýrslu í mars nítján hundruð níutíu og tvö að byggt yrði nýtt afplánunar og gæsluvarðhaldsfangelsi í reykjavík síðan var skipuð önnur nefnd árið nítján hundruð níutíu og fimm sem átti að annast áætlunargerð um byggingu gæsluvarðhalds og afplánunarfangelsis að tunguhálsi sex í reykjavík sú nefnd skilaði af sér vorið nítján hundruð níutíu og átta og lagði til að þar yrði byggt fangelsi fyrir þrjátíu fanga enn var skipaður starfshópur um þessi mál árið tvö þúsund og eins og gerð drög að alútboði í apríl tvö þúsund og fjögur borgarskipulag reykjavíkur úthlutaði lóð fyrir fangelsi á hólmsheiði norðan suðurlandsvegar í desember tvö þúsund og eitt í skýrslu fangelsismálastofnunar í október tvö þúsund og fjögur var gerð tillaga um að byggja nýtt fangelsi á hólmsheiði sem móttöku og gæsluvarðhaldsfangelsi þar sem lögð yrði áhersla á meðferðardeildir í mars tvö þúsund og fimm var áætlun fangelsismálastofnunar um uppbyggingu fangelsanna þar á meðal fangelsis á hólmsheiði samþykkt í ríkisstjórn samkvæmt því áttu framkvæmdir að hefjast í byrjun árs tvö þúsund og átta og ljúka fyrir árslok tvö þúsund og níu því spyr ég hæstvirtan dómsmálaráðherra á þingskjali þrjú hundruð fjörutíu og tvö hvað líður undirbúningi að byggingu nýs